Se trata de la reacción ante las conductas anticompetitivas, una reacción que debe ser eficaz y contundente. Una reacción débil e insuficiente va a constituir un aliciente y un estímulo para la infracción y, por lo tanto, las multas deben ser disuasorias deben ser disuasorias para los infractores, pero también tener un efecto de disuasión general para todos los operadores. Debe quedar claro que competir irregularmente no va a proporcionar ningún tipo de ventajas ni beneficios para quien lo haga. Es cierto que la Comisión cuenta, en la aplicación de las multas, con un amplio margen de discreción. Pero discreción no significa arbitrariedad, porque existen reglas, existen límites, existen criterios, existe un procedimiento con garantías y, en todo caso, existe un control judicial.